Herr Präsident! Vielen Dank auch an die Kollegen für die Anberaumung dieser Debatte, diesen Rückblick auf die Ereignisse in Japan vor einem Jahr.

Ich glaube, dass wir aber auch ein Jahr nach dieser Katastrophe gefordert sind noch genauer hinzusehen. Ich habe in der letzten Woche Gäste aus Japan in Brüssel gehabt, die ich vor einigen Wochen auf einer Reise durch Japan und nach Fukushima kennengelernt hatte.

Die Menschen in der Region Fukushima fühlen sich in der sehr schwierigen und sehr gefährlichen Situation, in der sie leben, bis heute allein gelassen. Sie haben nicht den Eindruck, dass die japanische Regierung tatsächlich ernsthaft um ihren Schutz bemüht ist, unter anderem deshalb, weil die Grenzwerte für die Normalbevölkerung, die in der Region um Fukushima lebt, so weit heraufgesetzt sind, dass sie inzwischen dem entsprechen, was normalerweise für Arbeiter in den am stärksten belasteten Kontrollbereichen von Atomanlagen gilt. Das heißt, in Japan nimmt man sehr bewusst in der Region Fukushima einen Anstieg von Krebserkrankungen, anderen Erkrankungen und genetischen Schäden in der Region Fukushima für die nächsten Jahre, Jahrzehnte und Generationen in Kauf.

Sie darf sich nicht von der Internationalen Atomenergieagentur dazu verpflichten lassen, die Augen vor soviel Unverantwortlichkeit zu verschließen.

Keiner kann sagen, wie viel Kernbrennstoff dort heute noch glimmt, die Ruinen sind noch nicht einmal stabilisiert. Jederzeit könnte ein Beben diese Ruinen zum Einstürzen bringen, und das würde die nächste Katastrophe für die Menschen in der Region nach sich ziehen. Die Internationale Atomenergieagentur hat zum Ziel, Atomkraft auf der Welt zu verbreiten.

Von den vierundfünfzig Reaktoren laufen zur Zeit nur zwei. Alle anderen werden nach Stresstestkriterien überprüft.

Meine Damen und Herren, dieser Stresstest ist wirklich zweifelhaft. Die Behauptung, dass wir mit diesem Stresstest mehr Sicherheit schaffen, wird im Zweifelsfall bei der nächsten Atomkatastrophe überprüft. Mir läuft es kalt den Rücken herunter, wenn ich daran denke, dass ein europäisch getestetes Atomkraftwerk in Japan der nächsten Katastrophe nicht standhält. Ich appelliere an die Vertreterin der Europäischen Kommission, sich genau zu überlegen, was Europa anzubieten hat.